Il s'agit bien de prendre pour cible un groupe ethnique et d'en faire un bouc émissaire.

Les forces de police interviennent le plus souvent au petit matin et relèvent l'identité des personnes. À partir de là, on établit des obligations de quitter le territoire à la chaîne, toutes sur le même modèle.